Pourtant, chaque semaine, cela a été dit, 50 habitations palestiniennes sont détruites par les autorités israéliennes. Pourtant, 104 installations financées par l'Europe ont été détruites depuis le début de l'année. Madame la Haute représentante, une majorité d'Israéliens et de Palestiniens ne veulent qu'une seule chose la paix. Le 30 mai, vous participerez à Paris à ce sommet international dans le cadre de l'initiative française pour relancer le processus de paix et parvenir à une solution à deux États.